Având în vedere că Ungaria și România au fost desemnate pe 3 februarie coordonatori ai acțiunii prioritare privind protecția mediului în regiunea Dunării, și anume restaurarea și menținerea calității apelor, aș dori să vă întreb când vor trece acești coordonatori la implementarea acestei acțiuni prioritare, pentru că în felul acesta vom putea asigura calitatea apei potabile. Printre proiectele date ca exemplu avem investiții în construirea de stații de epurarea a apelor uzate, dar și dezvoltarea de metode și instrumente pentru protejarea surselor de apă potabilă.